Naša bezpečnostná a obranná politika musí posilniť aj schopnosť reagovať na krízy vo svete prakticky bez geografického a tematického obmedzenia. Nové výzvy, na ktoré musíme vedieť reagovať, sa dotýkajú aj takých oblastí, ako je napríklad energetická bezpečnosť. Som presvedčený, že diverzifikácia energetických zdrojov a bezpečnosť dodávok energie bude zohrávať v Európe čoraz dôležitejšiu úlohu. Treba preto zabezpečiť predovšetkým užšiu spoluprácu členských krajín a krajín nášho susedstva pri ochrane kritickej infraštruktúry a podporovať kroky vedúce k energetickej sebestačnosti. Verím, že táto správa prispeje k zmene status quo, ktorý prevláda v súčasnej európskej bezpečnostnej a obrannej politike. Chcel by som preto podporiť spravodajcov a poďakovať sa im za úsilie, ktoré vložili do prípravy tejto prínosnej správy.